Ich hoffe, Sie werden in Kooperation mit der Kommission und auch mit diesem Parlament dabei erfolgreich sein. Aber enttäuscht war ich darüber, dass ich von Ihnen praktisch nichts gehört habe über eine wesentliche Aufgabe, gerade auch Ihrer Präsidentschaft, die auch für die Jugend von großer Bedeutung ist, nämlich die Industriepolitik. Wenn man in den Arbeitsplan der Kommission für dieses Jahr sieht, kann man leicht feststellen, wie groß die Aufgaben sind und wie groß die Agenda ist. Bei Ihnen ist da nichts zu hören. Wir reden von einer Reindustrialisierung Europas, bei Ihnen kommt der ganze Bereich überhaupt nicht vor! Eine Reindustrialisierung Europas braucht die Kombination von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit, um sustainable growth wie Herr Barroso das genannt hat, zu erreichen. Das braucht nicht nur Industriepolitik im Allgemeinen, das braucht einen Ressourceneffizienz Fahrplan, das braucht Energieeffizienz, das braucht wie im Jahreswirtschaftsbericht vorgeschlagen wird einen Abbau von umweltschädlichen Subventionen. In Ihren Prioritäten nichts dazu, in Ihrer Rede heute nichts dazu. Haben Sie da keine klaren Ambitionen, oder haben Sie nur vergessen, darüber zu sprechen?